In kljub temu, da so leto dni nazaj uspeli ratificirati mejo s Črno goro, kar je predstavljalo poseben napor pri doseganju notranjega soglasja, in da je Evropska unija zatrjevala, da je to še zadnji manjkajoči kriterij v procesu pridobitve vizne liberalizacije, in ko je Kosovo izpolnilo še ta pogoj glede napredka v boju proti kriminalu in seveda korupciji, je Evropska unija ponovno zatrjevala, da je to zadnji manjkajoči kriterij v procesu pridobitve vizne liberalizacije. Ampak v tem času, do danes, se ni zgodilo na tem področju tisto, kar bi se moralo. In čeprav je Evropska komisija in tudi mi smo dali zeleno luč za vizno liberalizacijo, še vedno ta točka ni bila uvrščena na dnevni red Sveta. In veste, ko imamo dva partnerja in en izpolni svoj del obveznosti, drugi pa ne, drugi izgublja svojo verodostojnost.